Vielen Dank für die Frage. Wir sind zurzeit nicht in der Lage, aus einem EU Kontext heraus eine auch militärisch gestaltete Antwort zu liefern.

Solange das aber nicht der Fall ist müssen die Mitgliedstaaten in ihrer individuellen Verantwortung als Mitglieder der Vereinten Nationen, nicht als Mitglieder der NATO, handeln.